Všeč mi je bil film Inglorious bastards, ker v njem igra Brad Pitt. zgodba mi je všeč, ker je nepredvidljiva, smešna, tako šokantna in tudi, režija se mi zdi zelo dobra. Zgodba govori o ameriških vohunih, ki so hoteli podreti režim Adolfa Hitlerja. Moj najljubši izletniški kraj je Bela krajina, ker je mirna, ravna, ima lepa drevesa, lepo pokrajino in Kolpo. V teh krajih je veliko romskih naselij. Veliko brez, veliko ravnine, Radi jejo jagenjčka in pečejo pogačo. Najhitrejša pot do tega kraja iz Ljubljane je po avtocesti do Novega mesta. Potem čez Gorjance in prideš v Belo krajino. Všeč mi je poklic igralke, ker je zanimiv, svoboden in razgiban. Ljudje iz tega poklica igrajo v filmih, gledališčih, predstavah, mjuziklih, pojejo, plešejo, snemajo razne, različne vsebine, glasovne, televizijske, vodijo oddaje. To je to. Jed, ki si jo sama pripravim, je največkrat pica. Všeč mi je, ker naredim res dobro, ker lahko dam gor vse sestavine, ki so mi najbolj všeč, in, tudi doma jo imajo zelo radi. Pico naredimo tako, da najprej zamesimo testo, ga pustimo vzhajati, ga razvaljamo, namažemo s paradižnikovo omako, potem pa nadaljujemo s poljubnimi sestavinami. Največkrat je to sir razne salame, zelenjave in potem jo damo v pečico in spečemo. Najbolj mi je bila všeč knjiga Mali princ. Zaradi zgodbe. To je priljubljena brezčasna pravljica, za vse generacije. glavni rek iz te pravljice je "Kdor hoče videti, mora gledati s srcem" in Mali princ skoz zgodba odpira oči vsem ljudem. Najbolj se spomnim žledoloma izpred približno desetih let, ki je v Sloveniji in slovenskih gozdovih povzročil res ogromno škodo. Med orodji se mi zdi, da je najbolj uporabno kladivo. Ker, je vedno kje kakšen žebelj za zabiti. Najbolj mi je všeč pomlad, ker se vse ponovno rojeva in cveti in nakazuje na začetek nekega novega obdobja. Slabe plati tega letnega časa so nepredvidljivo vreme, nikoli ne veš, ali bo toplo, ali bo mrzlo, ali bo dež, mogoče celo sneg. Najljubši hobi mi je košarka, zato ker, se, ko jo igraš, hkrati zelo zabavaš in tudi dobro preznojiš. Slabe plati tega hobija so lahko poškodbe, ker se zgodijo zelo hitro. kakšni zviti prsti, gležnji in podobno. Od domačih živali mi je najbolj všeč pes, zaradi tega, ker so psi, tako kot eni ljudje, ujeti v ene malo drugačnih telesih in ker so zelo zvesti in lahko jim zaupaš. In pravijo, da te nihče ne bo imel nikoli tako rad, kot te ima lahko tvoj kužek. Če imaš za domačo žival psa, to pomeni veliko dela, ker moraš za njega zelo veliko skrbeti, voziti ga moraš k veterinarju, voziti ga moraš na sprehode, poskrbeti moraš, da se zdravo prehranjuje, moraš ga umivati, moraš ga, voziti tudi k zobarju, predvsem je zelo odvisno od človeka. Ljudje svoje hiše ogrevajo na različne načine. nekateri imajo sončne kolektorje in jih ogrevajo s tem, nekateri jih ogrevajo na drva, nekateri imajo plinske peči, nekateri so priklopljeni na mestni toplovod in ogrevajo preko mestne toplarne. nekateri na kurilno olje, na različne načine. Živjo, v petek praznujem rojstni dan. Ja, ta petek, trinajstega petega. Vabim te, da se mi pridružiš na praznovanju v hotelu Plaza. Ob sedemnajstih. Se vidimo. Draga Ana, želim ti vse najboljše. Naj bo tvoj rojstni dan z rožicami postlan.